Lady Asthon a, très justement, mis en évidence la résolution des conflits ethniques avec la minorité Karen, conflits ethniques qui duraient depuis des dizaines d'années, il ne faut pas l'oublier.